Zlepšení právní úpravy týkající se boje proti obchodování s lidmi považuji vedle evropského ochranného příkazu za nesmírně důležité, protože to znamená další krok k ochraně především žen a dětí před násilím.

Jsem ráda, že došlo ke kompromisu s Radou a tento text je dostatečně důrazný a přitom umožňuje zachovat klíčová ustanovení trestního práva hmotného.

právní úprava kriminalizace klientů užívajících služeb obchodovaných osob na evropské úrovni by byla velmi problematická.